virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um afkomutryggingu aldraðra og öryrkja mál þetta er flutt af öllum þingflokki samfylkingarinnar og er mál sem samfylkingin leggur mjög mikla áherslu á því fátt er eins brýnt í þjóðfélaginu og að bæta kjör lífeyrisþega og annarra tekjulágra hópa sem hafa orðið undir í því góðæri sem við höfum búið við á umliðnum árum ástæða er til að nefna hér í upphafi máls míns það sem verið hefur í fréttum nýverið að ójöfnuður hér á landi hefur stóraukist á síðustu árum og hafa lífeyrisþegar ekki síst fundið fyrir því

þúsund krónur á mánuði en mörgum lífeyrisþegum eða um þriðjungi þeirra er gert að lifa af tekjum sem eru undir hundrað og tíu þúsund krónur um er að ræða aldraða öryrkja stóran hóp einstæðra foreldra atvinnulausa og þá sem búa við langvarandi sjúkdóma við viljum breyta þessu með því að koma á afkomutryggingu fyrir þá hópa sem búa við fátækt og óvissu um kjör sín og þessi tillaga er fyrsta skref okkar í þessa átt og lýtur hún að afkomutryggingu aldraðra og öryrkja það er staðreynd virðulegi forseti að stjórnvöld skulda lífeyrisþegum leiðréttingu á kjörum þeirra og að bjóða til dæmis ekki lífeyrisþegum upp á þann makalausa blekkingarleik með tölur sem hæstvirtur heilbrigðisráðherra jón kristjánsson fór með í fyrradag maður undrar sig á upp úr hvaða hatti hann hefur dregið slíkar tölur þar hélt hæstvirtur ráðherra því fram að kaupmáttur lífeyrisþega almennt hefði aukist um tæp tíu prósent á móti fjórtán prósent aukningu almennrar launavísitölu á árunum nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og þrjú þetta er rangur samanburður launavísitalan sýnir ekki kaupmátt launavísitalan á þessu tímabili hefur hækkað um tvö hundruð fimmtíu prósent og að frádreginni verðbólgu er kaupmáttur almennra launa milli þrjátíu til fjörutíu prósent á þessu tímabili en ekki fjórtán prósent réttur samanburður er því að bera saman tíu prósent kaupmáttaraukningu lífeyrisþega á móti þrjátíu til fjörutíu prósent aukningu almennra launa þegar ráðherrann ber saman þann þriðjung ellilífeyrisþega sem lægstar hafa tekjurnar og segir að kaupmáttur þeirra hafi aukist um tuttugu og eitt prósent á tímabilinu nítján hundruð áttatíu og átta til tvö þúsund og þrjú þá er aukning kaupmáttar almennra launa milli þrjátíu til fjörutíu prósent til samanburðar kaupmáttur ellilífeyrisþega og lífeyrisþega almennt hefur því aukist þrefalt til fjórum sinnum minna en annarra launþega og litið til þess þriðjungs lífeyrisþega sem lægstar hafa tekjurnar hefur kaupmáttur þeirra aukist tvöfalt minna ég skil satt að segja ekki virðulegi forseti hvað vakir fyrir hæstvirtan ráðherra að halda á lofti slíkum blekkingum í stað þess að leggja hér á borð í þinginu hvaða áætlanir ríkisstjórnin hefur uppi til að skila lífeyrisþegum aftur þeirri skerðingu sem þeir hafa orðið fyrir í tíð þessarar ríkisstjórnar ljóst er að stjórnarflokkarnir ætla að halda áfram þessari skerðingu og sama atlagan að halda áfram ef við lítum bara á hækkun grunnlífeyris samkvæmt fjárlagafrumvarpinu nú á grunnlífeyririnn að hækka mun minna en verðlagsforsendur fjárlaga þannig að grunnlífeyrir

þá eru það þrjú hundruð til fjögur hundruð lífeyrisþegar sem njóta góðs af því en fjármagn til þess er tekið af hreyfihömluðum lífeyrisþegum með því að lækka bifreiðastyrk til þeirra um hundruð milljónir króna þannig að hækkun tekjutryggingarauka til þrjú hundruð til fjögur hundruð manns sem eru vissulega vel að því komnir greiða hreyfihamlaðir sem hafa haft bensínstyrk ég hélt satt að segja virðulegi forseti að þegar við erum í bullandi góðæri tekjuafgangur ríkissjóðs er sennilega helmingi meiri en áætlaður var á þessu ári þá sé það varla forgangsverkefni hjá ríkisstjórnarflokkunum að gera enn eina atlöguna að kjörum aldraðra þegar hæstvirtur ráðherra heldur því fram að samanburður á lífeyrisgreiðslum hér á landi og öðrum norðurlöndum sé lífeyrisþegum hér í hag og að lífeyrisgreiðslur þar séu lægri en hér er það bara ekki réttur samanburður frekar en annað hjá hæstvirtum ráðherra fyrr í þessari viku hæstvirtur ráðherra ber saman lífeyrisgreiðslur annars staðar á norðurlöndum saman við atvinnutekjur og lífeyrisgreiðslur lífeyrisþega hér á landi það er auðvitað ekki réttur samanburður að taka atvinnutekjurnar inn í lífeyrisgreiðslurnar og bera síðan saman við lífeyrisgreiðslur eingöngu á öðrum norðurlöndum þetta er auðvitað allt saman tóm blekking ég held að það sé rétt sem ég hef haldið fram að stjórnarflokkarnir muna bara eftir öldruðum og lífeyrisþegum rétt fyrir kosningar eins og núna á landsfundi sjálfstæðismanna sem er fram undan hér er einn þingmaður sjálfstæðismanna til svara um það sem hann hefur haldið á lofti í þingsölum að minnsta kosti áður en hann fór í þingflokk sjálfstæðismanna um málefni aldraðra það sjáum við í ályktun sjálfstæðisflokksins sem á að fara að ræða á þinginu sem fram undan er þar segir í þeim drögum sem nú liggja fyrir um málefni eldri borgara að sérstök áhersla sé lögð á að samþykkt verði að allir þeir sem náð hafa eftirlaunaaldri njóti lífeyris og tengdra bóta almannatrygginga án tillits til greiðslna úr lífeyrissjóðum það verður fróðlegt að vita hvernig þingmenn sjálfstæðisflokksins greiða þessari tillögu atkvæði á landsfundinum hér kemur meðal annars fram að þá sé brýnt að hjón eða sambýlisfólk njóti fullra lífeyrisgreiðslna án tillits til tekna maka og orðrétt segir með leyfi forseta í ályktun um málefni eldri borgara landsfundur samþykkir að afnema skuli tekjutengingu við upphæðir sem nemur óskertum lífeyrisgreiðslum almannatrygginga það er grunnlífeyri tekjutryggingu tekjutryggingarauka og heimilisuppbót til þeirra sem náð hafa sextíu og sjö ára aldri það fylgja þessu að vísu ekki útreikningar en ég geri ráð fyrir af því að við

það um átta komma fimm milljarðar samkvæmt því sem ráðherrann upplýsti í gær það væri fróðlegt að ráðherrann upplýsti við þessa umræðu hvað sú tillaga sem liggur fyrir landsfundi sjálfstæðismanna muni kosta ríkissjóð maður spyr er nauðsynlegt að ráðast að lífeyrisþegum enn eina ferðina eins og gert er í fjárlagafrumvarpinu við getum litið til þess og það kemur fram í því þingskjali sem við ræðum nú að tekjur ríkissjóðs hafa vaxið gífurlega á sama tíma og lífeyrir hefur verið skertur tekjur ríkissjóðs að raungildi hafa vaxið um hundrað milljarða lífeyrir lífeyrisþega hefur á sama tíma verið skertur um fimm milljarða í greinargerðinni sem ég hef ekki tíma til að fara yfir hefur verið farið rækilega yfir hvernig þessi skerðing hefur farið stöðugt vaxandi þar er vitnað til ýmissa útreikninga meðal annars sem gerðir hafa verið af hálfu tryggingastofnunar ríkisins og landssamtaka aldraðra sem allt ber að sama brunni að ráðist hefur verið mjög harkalega að kjörum aldraðra og lífeyrisþega á síðustu tíu árum við getum borið það saman eins og hér kemur fram að á árunum nítján hundruð níutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og níu var kaupmáttaraukning lífeyrisgreiðslna þrisvar sinnum lægri en kaupmáttaraukning verkafólks á árunum nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og tvö var kaupmáttaraukning atvinnuleysisbóta eitt prósent en lífeyris tvö prósent á sama tíma var kaupmáttaraukning launa verkafólks um tíu prósent grunnlífeyrir hefur farið stöðug minnkandi sem hlutfall af lágmarkslaunum verkafólks svo dæmi sé tekið ég vil spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra af því að vitnað er í ummæli sem hann viðhafði þegar málefni lífeyrisþega voru rædd hér ég hygg að það hafi verið á síðasta þingi en hann hefur tekið undir að það komi til álita hann gerði það í tengslum við umræðu um vaxandi fátækt hér á landi en þá sagði ráðherra orðrétt með leyfi forseta við höfum líka verið með það í skoðun hvort bætur geti fylgt launaþróun og að launaskrið sé líka bætt ég spyr hæstvirtur ráðherra hvað hefur hann gert eftir að þessi ummæli féllu til þess að koma því til framkvæmda sem hann setti í orð á sínum tíma það er ekki nóg með að lífeyrisgreiðslurnar hafi dregist aftur úr heldur hefur skattbyrði aukist verulega hjá lífeyrisþegum við höfum margoft farið í gegnum það í þinginu og við nefnum sem dæmi að tíu þúsund ellilífeyrisþega sem nú er gert að lifa af tekjum undir hundrað og tíu þúsund krónur á mánuði greiða nú um fjórtán prósent af tekjum sínum skatt en greiddu tvö til þrjú prósent af samsvarandi tekjum fyrir tíu árum þannig að sífellt er verið að taka stærri og stærri hlut af lífeyrisgreiðslum lífeyrisþega í ríkissjóð á sama tíma og verið er að lækka skattbyrði þeirra sem hafa það betra og af fjármagnstekjueigendum það er öllu snúið á hvolf í þessu sambandi það er alltaf verið að gera betur við þá sem hafa það gott í þjóðfélaginu gera þá ríku ríkari og þá fátæku fátækari það er alveg sama hvar er borið niður við höfum talað um lífeyrisgreiðslurnar hvernig þær hafa verið skertar hvernig skattbyrðin hefur þyngst hjá ellilífeyrisþegum og lífeyrisþegum og við getum líka tekið hvernig sífellt er verið að auka gjaldtökur í heilbrigðiskerfinu bæði í lyfja og lækniskostnaði ef við tölum um skattbyrðina af því að hún er mér mjög ofarlega í huga þá skilur maður ekki þegar svigrúm er í þjóðfélaginu til skattalækkana að þá fái þeir minnst í sinn hlut sem eru með lágar tekjur og að aldrei takist að rétta hlut þeirra sem verst hafa það skattleysismörkin hafa svo langt í frá haldið raungildi sínu á síðustu tíu árum við höfum reiknað það út frá línuriti frá fjármálaráðuneytinu sjálfu að raunlækkun skattleysismarka frá nítján hundruð áttatíu og níu sem mest kemur fram eftir árið nítján hundruð níutíu og fimm var tiltölulega lítil á árunum nítján hundruð áttatíu og níu til nítján hundruð níutíu og fimm er svo harkaleg að samkvæmt upplýsingum fjármálaráðuneytisins má ætla að ríkissjóður hafi tekið hvorki meira né minna en þrjátíu og sex komma fjórum milljónum króna meira til sín árið tvö þúsund og þrjú en hann hefði gert ef skattleysismörk hefðu fylgt launavísitölu ef við

krónur að mig minnir á þessu ári en ættu að vera hundrað og fjórtán þúsund ef þau hefðu fylgt launavísitölu og áttatíu og fimm þúsund sjö hundruð og níu ef þau hefðu fylgt neysluvísitölunni við erum því að tala um að ríkissjóður hafi tekið til sín þrjátíu og sex komma fjórum milljörðum meira með því að skerða svona skattleysismörkin miðað við launavísitölu og ef við miðum við neysluvísitölu eru það sextán komma þrír milljarðar hvernig hefur þessum peningum verið varið virðulegi forseti þeim hefur verið varið þannig að farið hefur verið í skattalækkanir á fyrirtæki gott og vel og líka á einstaklinga en þeim hefur verið skipt þannig að þeir sem lægstar hafa tekjurnar fólk með lágar og meðaltekjur hafa fengið langminnst í sinn hlut meðal annars vegna þessarar skerðingar á skattleysismörkum það er full ástæða til að vekja athygli á því að það sem hefur líka orsakað það sem við stöndum frammi fyrir í dag hin mikla tekjuskerðing á lífeyrisgreiðslum er að þessi ríkisstjórn var ekki fyrr komin til valda á árinu nítján hundruð níutíu og fimm en að hún fór þá leið að klippa á tengsl launa og lífeyris það hefur þýtt það sem við ræðum hér að skerðingin frá nítján hundruð níutíu og fimm er um tólf þúsund krónur á mánuði eða hundrað fjörutíu og fjögur þúsund á ári hjá lífeyrisþegum miðað við desember tvö þúsund og fjögur og það er það sem við í samfylkingunni ætlum að skila aftur til lífeyrisþega þegar við komumst til valda og það er það sem felst í þeim samningi sem við viljum gera við lífeyrisþega um afkomutryggingu aldraðra og öryrkja við viljum að grunnlífeyrir og tekjutrygging verði sem næst lágmarksframfærslu eins og hún verður skilgreind í samræmi við neysluútgjöld lífeyrisþega við viljum að raungildi grunnlífeyris og tekjutrygginga verði ekki lægra við

að skerðingarhlutfall grunnlífeyris og tekjutrygginga verði rýmkað verulega til að auka svigrúm til atvinnuþátttöku það kemur hér fram að það er alveg skelfilegt að sjá hve litlar atvinnutekjur lífeyrisþega geta skerst mikið ef lífeyrisþegar hafa smávegis atvinnutekjur bent er á dæmi að af tíu þúsund krónur í auknar atvinnutekjur á mánuði er tekið í skerðingu og skatta áttatíu og fjögur komma fjörutíu og fjögur prósent þessu viljum við breyta með því að draga verulega úr skerðingarhlutföllum grunnlífeyris og tekjutrygginga virðulegi forseti ég hef ekki tíma til að ræða meira þetta brýna mál